Dobrze, że w tej sprawie się angażujemy, jeszcze lepiej, jeśli znajdujemy na to środki, które pozwolą wspomóc te działania.

Właśnie odbywa się szczyt w Warszawie, który znowu zakończy się tak jak zawsze, zakończy się brakiem porozumienia, a Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia i Indie nie będą partycypować w tych niezwykle restrykcyjnych ograniczeniach, które sama nakłada na siebie Unia Europejska.

Będzie prowadziło do tego, że teraz z Unii Europejskiej będą wyprowadzane zakłady pracy właśnie do tych regionów świata, które nie przejmują się ociepleniem klimatycznym i które nie zamierzają partycypować ani w jakikolwiek sposób zobowiązywać się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W rezultacie, jeśli mamy świadomość, że na Unię Europejską przypada zaledwie 11 emisji dwutlenku węgla w ramach globalnej emisji, to nawet, gdyby Unia Europejska ograniczyła swoją emisję o 80, to i tak nie zmieni to generalnej sytuacji, jeżeli chodzi o emisję na świecie, bo jeśli popatrzymy globalnie w atmosferze nie ma granic,

W rezultacie, jeśli chce się prowadzić racjonalną działalność w obszarze polityki klimatycznej, trzeba to robić wspólnie, a jeżeli nie ma woli działania wspólnego, to trzeba zrezygnować z nieskutecznej, irracjonalnej, absurdalnej polityki klimatycznej, która żadnych efektów poza istotnym osłabieniem gospodarki europejskiej gospodarki Unii Europejskiej nie przyniesie.